Pero fui igualmente a esa ciudad a denunciar la vulneración de su derecho al asilo, enfrente de la cárcel de Belmarsh. El derecho al asilo significa protección de la pena de muerte y protección integral de derechos. El asilo otorgado por Ecuador a Assange no es solo para salvarlo de una silla eléctrica, sino para protegerlo de la cárcel por ejercer el derecho a la libertad de prensa en un país donde no tendría un juicio justo. El traidor Gobierno de Lenin Moreno se ha vendido. Y ha degradado el principio de asilo que protege la integralidad de los derechos del asilado, aceptando una cadena perpetua o largas décadas de confinamiento en una cárcel norteamericana para alguien cuyo delito ha sido publicar abusos de poder y violaciones de lesa humanidad. El Gobierno británico no está exigiendo las garantías a los Estados Unidos sobre la no aplicación final de la pena de muerte, por lo que las cartas exhibidas por la cancillería de Ecuador, en las que afirman que sus pares británicos

El Reino Unido nunca ofreció ninguna garantía de no extradición, y denunciamos en este Parlamento que Ecuador, el Reino Unido y los Estados Unidos coordinaron la entrega de Assange. Lo que está ocurriendo, señora comisaria, es muy grave. Ataca a la libertad de prensa y de expresión.

Si él es extraditado, cualquier periodista denunciante está en peligro.